Wir alle sind noch immer entsetzt über das, was bei dem Unfall in Rana Plaza in Bangladesch passiert ist, und vielen anderen Unfällen in Bangladesch, wo Menschen, die ja für uns Textilien produzieren, ihr Leben und ihre Unversehrtheit aufs Spiel setzen. Deswegen war es richtig und notwendig, dass wir nach dem Unglück von Rana Plaza gemeinsam gehandelt haben und den auf den Weg gebracht haben, begleitet auch von dem Accord Abkommen, damit sichergestellt ist, dass es Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen in Bangladesch

Aber es kann auch nur ein Erfolg sein, wenn eine klare Verabredung darüber erzielt wird, wie es weitergeht, und das ist ja auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Zweifelsohne hat es mit dem Compact Fortschritte gegeben. Wir haben eine Veränderung des Arbeitsgesetzes erlebt. Es sind neue Gewerkschaften gegründet worden. Ich glaube, gerade angesichts der Frage von Löhnen und Arbeitsbedingungen ist natürlich die Frage der Möglichkeiten des kollektiven Verhandelns ganz entscheidend, um Verbesserungen durchzusetzen.

Also da haben wir Schritte erreicht. Allerdings ermahnt uns die internationale Arbeitsorganisation natürlich auch hier zu sehen, dass es da auch noch große Mängel gibt.